Pane předsedající, já bych jenom chtěl Vaším prostřednictvím připomenout, že na ochozech sedí naši přátelé z Maroka, z marockého parlamentu, tak bych je chtěl Vaším prostřednictvím tady přivítat.